Vreau să atrag, însă, atenția că noi forme de dictatură pot să apară, chiar și într un stat membru al Uniunii Europene considerat democratic, și anume România.

Judecarea lui trebuie să se facă în stare de libertate, dacă nu prezintă pericol social. Aceste principii universale de drept nu mai sunt valabile în România, atunci când vine vorba de președintele Băsescu și Partidul Democrat Liberal aflat la putere.